alþingis á ensku ég er hér fyrsti flutningsmaður en auk mín eru birgitta jónsdóttir þór saari og eygló harðardóttir þingmenn öll meðflutningsmenn tillagan er einföld og hljóðar svo alþingi ályktar að fela forseta alþingis að láta þýða skýrslu rannsóknarnefndar alþingis á ensku ég lagði þessa tillögu fram á síðasta þingi en hún komst ekki til umræðu og ég vildi því gera aðra tilraun núna rannsóknarnefnd alþingis þarf ekki að kynna fyrir þingmönnum hún rannsakaði aðdraganda og orsakir falls íslensku bankanna tvö þúsund og átta og skilaði skýrslu tólfta apríl tvö þúsund og tíu í nefndinni sátu þrír valinkunnir einstaklingar páll hreinsson hæstaréttardómari tryggvi gunnarsson sem gegnir stöðu umboðsmanns alþingis og sigríður benediktsdóttir sem er kennari við hagfræðideild yale háskóla í bandaríkjunum ég held að við getum öll verið sammála um að þeim tókst ákaflega vel upp útgáfa skýrslunnar markaði tímamót í endurreisn íslands og hún geymir vandaða og nákvæma frásögn af þeim atburðum sem leiddu til hruns íslenska bankakerfisins og góða greiningu á íslensku viðskiptalífi hún var gefin út í níu bindum og seldist ákaflega vel hún hefur einnig verið aðgengileg á vef alþingis án endurgjalds í pdf formi og þar er einnig að finna ítarefni sem fylgir ekki prentuðu útgáfunni skýrslan hefur ekki verið þýdd á nein tungumál í heild en á vef þingsins er þó að finna enska þýðingu á hluta hennar ég hef ekki lesið þá þýðingu frá orði til orðs en ég óttast að það séu einhverjir vel valdir punktar sem segja kannski ekki alla söguna en við sem erum flutningsmenn tillögunnar teljum afar brýnt að skýrslan verði þýdd í heild sinni á ensku sem er það mál sem kannski flestir í viðskiptalöndum okkar og heimshluta skilja enda varðar efni hennar ekki einvörðungu þá sem eru læsir á íslensku ég held að við eigum að vera stolt af þessari skýrslu hún er vel unnin og hún er góð hún sýnir ákveðið hugrekki sem þarf til að fara í svona vinnu og sjálfsgagnrýni svo kemur hún líka miklu fleirum við en okkur í fyrsta lagi varðar hún miklu fleiri þátttakendur og fórnarlömb íslenska bankahrunsins voru miklu fleiri en íslendingar þeir eiga rétt á að vita hvað gerðist hérna það er líka heimskreppa og svipað ástand og varð hér og við erum að horfa upp á það gerast víðar í heiminum að það er einhver bóla fasteignabóla og bankabóla og menn ganga kannski

eftirlitsstofnanir hafa slakað á taumnum og stjórnmálamenn hafa misst völdin til viðskiptalífsins þetta sjáum við vera að gerast annars staðar líka og ég held að fleiri geti lært af þessari skýrslu en við íslendingar og ég hef fundið að fólk hefur verið hálfspéhrætt eða feimið við að þýða þetta að allar skammir okkar væru aðgengilegar öðrum þjóðum en ég held að við þurfum ekki að óttast það við höfum sýnt ákveðið hugrekki með því að láta gera þetta og við eigum að vera stolt af þessari skýrslu og ég vil sjá hana koma út á fleiri tungumálum reyndar tel ég að okkur beri siðferðisleg skylda til þess